Ja, hvala lepa! Saj spet se bo tale razprava, razplamtela in prav je tako, ker govorimo o zelo pomembni zadevi. Ne morem pa mimo nekaterih očitkov. Gospa Dimic, mene ste gledali, ko ste govorili, edino vsebino, ki sem jo zasledil v tej smeri, je bila od gospoda Pojbiča, ko je razlagal o tem, da je premalo rojenih, ki bodo kasneje delali za to državo, za ta sistem. To je edino, kar se razumel, pa mogoče sem ga narobe razumel, da ne bom izzval kakšne replike. Potem smo bili izzvani tudi, da koalicija deluje ubrano, o a opozicija pa ne? Mislim, to je isto kakor oni pregovor, neseš pota, sova vrabcu, da ima vrabec velike oči, mislim, lepo vas prosim. To res ne gre skupaj. Izpostaviti je treba, da je stopnja rodnosti v Sloveniji v preteklosti padala, kljub izboljšavam v družinski politiki, kar je samo potrjevalo rezultate raziskav, ki že desetletja ugotavljajo, zanemarljivo majhen, če sploh kakšen vpliv posameznih ukrepov družinske politike, predvsem materinskega starševskega dopusta in otroških dodatkov na rodnost. Nikoli ni bil ugotovljen omembe vreden trajnejši pozitiven vpliv kakšnega ukrepa družinske politike na stopnjo rodnosti. Pri tam se sicer izpostavlja vprašanje, ali ne bi bila ta stopnja še nižja, če te politike ne bi bilo, velja pa, da čeprav ukrepi družinske politike težko vplivajo na odločanje za otroke, bistveno pripomorejo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja družin in tudi otrok in tukaj se, verjetno vsi strinjamo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je junija lansko leto skupaj z Inštitutom za socialno varstvo organiziralo strokovni posvet Rodnost v Sloveniji, kjer so ugotovili oziroma so raziskave pokazale, da se ljudje odločijo za otroka, ker si ga želijo imeti. Ukrepi družinske politike pa imajo zelo omejen vpliv na odločanje za to. Tudi tuje raziskave kažejo, da so ukrepi, ki bi vendarle utegnili imeti pozitiven vpliv na stopnjo rodnosti, zlasti ukrepi za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zato morajo ukrepi družinske politike podpirati usklajevanje teh dveh, torej poklica in družine. Kakšna je rodnost danes v Sloveniji? Je nizka. In pravo vprašanje ni, od kot bomo jemali, če gledamo na fiskalno pravilo, ampak kaj bomo za to dobili. Pa ne me narobe razumeti. Vsak, ki dobi, ob rojstvu novega otroka darilo od države ali pa lokalne skupnosti, je to več kot dobrodošlo. Ne glede na njegov socialni položaj. Če je slabši, še toliko boljše, ker jim verjetno še še bolj prav pride. Res je, da je potrebno otroke in družine spodbujati, ampak vprašanje, kako. S tem zakonom, nekaj bi dobili, ampak, če se spet malce bolj slikovito izrazim, to bi bil "pljunec" v morje, in pričakovati, da bi potem bila zaradi tega plima. Ne bo. S čim spodbujamo družinsko politiko? S čim zgodnejšim osamosvajanjem mladih in s čim hitrejšo zaposlitvijo, torej, stanovanjska politika je zelo pomembna, gospa Dimic to izpostavlja, in trg dela. Prejle smo slišali, da mladi odhajajo iz Slovenije delat. Zakaj? Zato, ker se trg dela v Sloveniji ne odziva in so plače, za to, kar mladi delajo, prenizke. Sploh če so na začetku. Potem se resno pogovarjajo samo ne o izhodiščni plači, ampak o minimalcu. Torej - najmanj bodo dobili, zato ker so mladi, čeprav so lahko vrhunsko usposobljeni, zelo pridni in vse najboljše o njih. Potrebna je torej stabilnost. Zaradi petsto evrov ne bo rodnosti višje. Če pogledamo podatke od leta tisoč devetsto šestdeset - do tam, sem jaz v svoji raziskave usmeril. Leta tisoč devetsto šestdeset je bila rodnost v Sloveniji dva cela štiriintrideset. Torej na eno družino dva cela štiriintrideset otroka. Leta devetnajststo osemdeset dva cela nič šest otroka na družino. Leta dva tisoč tri ena cela dva otroka na družino. In to je bila najnižja rodnost od leta tisoč devetsto šestdeset do lanskega leta, ko je, pravi podatek, da je ena cela dvainšestdeset otroka na družino. A bi vaš predlog zakona imel kakšen učinek? Jaz mislim, da ne. Imel bi učinek, torej samo v tistem, kar sem prej govoril. Da olajšamo - da olajšamo vsaki mladi družini vsaj prve te največje stroške. In tudi pri prejšnjem zakonu, ki smo ga obravnavali tukaj, sem nekaj omenil. Pa bom zdajle še enkrat. Vaše serijsko vlaganje zakonov je pač vaš model. Jaz nimam nič proti temu. Je legitimen. Je super. Ob tem se odpirajo razprave. Odpiramo pomembne tematike. Ampak je prozoren. Tukaj se pa ne moremo ne strinjati. In to tematike, ki so srce parajoče. In meni je težko stalno izpasti oni ta grd, k noče zdaj potrditi vašega zakona. Če bom ta grd, bom pa pač ta grd. Še nekaj. Spet smo vpletli migrante noter. Mislim, to je spet skrajno nedostojno. Gospod Rebršek. Direkt vam. Ne bom uporabil besede sovražni govor, ker jo zlorabljamo prevelikokrat v politiki. Ni problem v drugačnem mnenju. Problem je zaradi tega, ker me vi zaradi mojega drugačnega mnenja sovražite. Jaz sem že dostikrat izpostavil pa bom še enkrat tukaj. Mi nismo politični sovražniki, smo politični nasprotniki. Jaz vas imam rad. Ja, okej. Ne preveč, ja to. Da ne bo kdo kaj mislil. Torej. Jaz upam, da bomo nadaljevali v takem tempu, kot smo začeli. Glede na to, da vidim, da imate veliko, - velik možganski trust, veliko želja, ker čutim, čutim to, da ni samo tista ta prozorna reč tukaj, ampak iskrena želja k ustvarjanju boljšega okolja za vse. Tukaj boste imeli vedno mojo podporo. Ampak tokrat bom pa spet ta grd. Tega ne morem podpreti. Zaradi tega ker, prvič - ne vidim velikih posledic. Čeprav bi srčno rad dal vsakemu od novorojenčkov petsto evrov takoj, ko priveka na svet. Da bo lažje njegovim staršem. Ampak moram odgovorno gledati na celo sliko. Ne samo zaradi fiskalnega pravila. Ampak zaradi celotnega sistema. Problemi so sistemski, tudi rešitve morajo biti sistemske. Ne moramo zdaj enega ventilčka v avtomobilu spremeniti, ker če ga pokvarimo, lahko cev avto neha delati. Pa je to tako košček, vreden par centkov. In tudi tukaj je ta nevarnost, da bi se lahko celo sistem podrl, kar izrazita in, - realna, konec koncev. In naj zaključim še z eno zadevo, ki je, kjer bom pa tudi jaz malo malo zlorabil poslovnik. Čestitam Ilki Štuhec za njeno osmo zmago v Val Gardeni.